Lo primero, condenar y lamentar esos terribles atentados en nombre del sectarismo y del fanatismo religioso. Por desgracia habíamos tenido avisos en el sur empobrecido del país, había habido también atentados de estas características y no les habíamos hecho mucho caso. En su reacción, señora Alta Representante, hizo bien en apresurarse a hacer referencia a Libia, no le falta razón, porque la amenaza del terrorismo yihadista no se puede atacar país por país. Ese enfoque basado en la idea de que todos los males de Oriente Medio eran consecuencia de la existencia de un puñado de dictadores ha generado monstruos como la organización del Estado Islámico. Porque hay que decir con claridad y sin ningún tipo de tapujos que esa organización terrorista es hija de las políticas de injerencia. Estados Unidos prefirió engordar y fortalecer a las brutales monarquías del Golfo con el fin de asegurar su dominio geopolítico, y algunos Gobiernos europeos, en contra de sus propios intereses, hicieron un seguidismo vergonzoso. El Estado Islámico está hoy bien financiado y bien armado por una rica retaguardia, y es cada vez más fuerte en el Mediterráneo porque muchos actores de esta Unión Europea contribuyeron activamente a destrozar las estructuras de los Estados seculares. Para la solución, no podemos olvidar la importancia de los actores regionales no podemos olvidar la importancia de las instituciones multinacionales. Pero hay que recalcar que no es tiempo de intervenciones unilaterales, de aventuras neoimperiales, ni de servir a intereses atlánticos que cada vez se parecen menos a los nuestros.